Meni je drago da je ipak, kad već nije uspio proces spitzenkandidata uspio proces da se relativna većina poštuje u ovom Parlamentu. Europska pučka stranka je relativni pobjednik ovih izbora i drago mi je da ste Vi, kao predstavnica naše stranke, danas ovdje. Drugi razlog zašto mi je drago je to što ste žena. Posebno me veseli Vaš odnos prema ravnopravnosti spolova, kojeg ste naglasili. Naglasili ste kako će izgledati Vaša Komisija i kako ćete se odnositi prema polovici stanovništva svijeta i Europske unije. Ono što nisam čula puno u Vašem govoru, a vjerujem da ćete to kasnije elaborirati, budući da dolazim iz najmlađe članice Europske unije, Hrvatske, i znam da imate dobre relacije s našom Vladom, s našim ministrom obrane, međutim, nisam čula puno o razlikama između istoka i zapada, između sjevera i juga, eurozone, ne eurozone, schengena, non schengena. Mislim da je vrlo važno da se ipak dogodi proširenje u schengensku zonu i Hrvatska je jedan od velikih kandidata i nadam se da ćete na tome raditi.

Zapadni Balkan.

Drago mi je da se tako odnosite prema tome. Također, Vaš zeleni green deal je za pozdraviti, neovisno o tome hoće li Zeleni za Vas glasovati, Vaš green deal je važan zbog budućnosti, zbog naše djece, zbog održivosti. Drago mi je da o tome vodite računa i da će to biti dio Vašeg portfelja. Kada je riječ o migracijama, bilo bi mi drago da nastavite onaj plan za Afriku, također, sjećam se da je gospodin Weber u svom programu imao čak povjerenika za Afriku i bilo bi mi drago da nastavite na tome raditi. Treba riješiti afrički kontinent, a Europu, na neki način, ipak zaštititi.